Jak już wielu wspominalo, sytuacja w Demokratycznej Republice Konga gwałtownie pogorszyła się od zeszłego roku, kiedy prezydent Kabila złożył obietnicę przeprowadzenia demokratycznych wyborów do końca 2017 roku. Ale dzisiaj, po pół roku obiecujących negocjacji między Organizacją Narodów Zjednoczonych a kongijskim rządem, sytuacja w tym kraju daje wiele powodów do niepokoju. Próby przedłużenia prezydentury przez Josepha Kabilę spowodowały, że życie ludzi staje sie niepewne i zagrożone ze strony nie tylko armii, ale także grup rebelianckich czy bojówek.